Pani Przewodnicząca! Na wstępie chciałbym pogratulować Czarnogórze uzyskania w grudniu ubiegłego roku statusu kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej. Dialog polityczny tego kraju z instytucjami unijnymi jest wysoce zaawansowany, pomimo że nie ma długiej historii. O dużym zaangażowaniu Czarnogóry i silnej woli zmian świadczy chociażby wdrażanie reform w ramach procesu bolońskiego, czy poprawa funkcjonowania rynku pracy. Jednakże, jak wynika z komunikatu Komisji w sprawie wniosku Czarnogóry, utrzymujące się bezrobocie ukazuje rozbieżność pomiędzy dostępnymi, a wymaganymi umiejętnościami, a tym samym słabe strony systemu edukacji. Czarnogóra powinna zatem dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim grupom społecznym, także tym zagrożonym wykluczeniem społecznym, możliwość wysokiej jakości kształcenia i szkolenia ogólnego, tak aby wyposażyć obywateli w umiejętności zwiększające ich szanse na zatrudnienie.